J'irais jusqu'à dire que nous démontrerons dans notre rapport que les femmes ne sont pas les plantes vertes de l'écologie.

Lors des cyclones, inondations, tremblements de terre, les femmes ont jusqu'à 14 fois plus de risques de mourir. Cela concerne le tsunami de 2004 en Asie, par exemple, mais également la canicule de 2003 en Europe.

Les femmes n'ont pas les mêmes moyens économiques, sociaux ou politiques pour s'adapter ou même s'enfuir. À l'inverse, au Honduras, grâce à un système d'alerte et de gestion des catastrophes qui incluait les femmes dès le début, la ville de La Masica a été la seule à n'enregistrer aucun décès pendant et après l'ouragan Mitch. Le changement climatique reste la priorité absolue mais dans un contexte de crise économique, l'écologie n'est pas la seule à régresser. Les droits des femmes, aussi, sont mis à mal et c'est en liant les deux que nous proposerons une vision politique cohérente et des solutions efficaces. Dans l'histoire, à chaque crise, à chaque révolution, on nous a dit que les droits des femmes viendraient après. Ce raisonnement est daté et inopérant. Les défis du changement climatique et celui de la justice et de l'égalité pour les femmes sont intrinsèquement liés. Les femmes ne sont pas seulement des victimes à protéger. Les femmes ont aussi des connaissances et des propositions à faire. Non pas parce qu'elles seraient naturellement différentes mais parce que nous vivons dans des sociétés où les rôles sont largement sexués. Le fait d'être une femme ou un homme a un impact sur notre quotidien, de la gestion des ressources, de l'accès à l'éducation jusqu'au choix de son métier. Ce sont des différences d'expériences qui se reflètent dans les solutions et les idées proposées. Dans le rapport, nous avons identifié quatre types de mesures.

Nous demandons un minimum de 40 de femmes dans les instances politiques, financières et techniques. La voix des femmes et de leurs organisations doit être entendue et soutenue. Deuxièmement, des mesures de protection et de formation qui permettent de mettre en place un cycle vertueux pour les femmes, de victimes à actrices du changement. Troisièmement, des mesures d'éducation pour décloisonner la future économie verte et encourager les femmes à entreprendre des carrières techniques et scientifiques mais aussi pour relayer les changements de modes de vie qui sont nécessaires. Enfin, pour la recherche, nous avons besoin de collectes de données désagrégées par sexe pour améliorer notre compréhension du sujet et nos propositions politiques. Pour résumer l'esprit de ce rapport, nous affirmons que les politiques de lutte contre le changement climatique peuvent s'enrichir en intégrant les questions de genre et que lutter contre les discriminations génère des solutions plus efficaces pour l'environnement. C'est un raisonnement gagnant gagnant. À l'approche du sommet de Rio20, on voit bien qu'il n'y a pas de solutions simples à un défi aussi complexe et pressant que le changement climatique. C'est en élargissant notre façon de penser que nous trouverons les ressources pour avancer.